Paní předsedající, cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly, a to je přesně případ této směrnice. Úmysly jsou zdánlivě ušlechtilé, ale důsledky budou velmi negativní. Jsem si jistý, že přijetí této směrnice přinese následující negativní dopady zaprvé snížení příjmů státních rozpočtů o miliardy eur ročně, zadruhé zánik tisíců pracovních míst v tabákovém průmyslu a také v obchodní síti, zatřetí masivní nárůst černého trhu, pašování a nelegálního, nezdaněného obchodování

Evropská komise by se měla zamyslet nad tím, že stále z rozpočtu dotuje pěstování tabáku.

Proč nenavrhuje v zájmu ochrany zdraví zrušit dotace na pěstování tabáku a místo toho navrhuje samé zákazy? Jsem přesvědčen o tom, že tato oblast má být regulována na národní úrovni, a nikoliv na úrovni evropské. Proto budu hlasovat proti této směrnici.